virðulegi forseti fyrirgefið þið þessa töf ég þurfti aðeins að eiga orðastað hér við forseta og þakka fyrir allar þær frábæru ræður sem hafa verið haldnar hér í dag og ekki hvað síst orðaskipti í andsvörum hér er verið að fylgja eftir umræðu um efnahagsmál og margt verið sagt vegna þess og í sjálfu sér tel ég kannski ekki rétt að bæta miklu við en vil nota hér tækifærið þar sem þessi umræða er í gangi að greina frá því hvað fjárlaganefnd þingsins hefur verið að gera undanfarna daga og vikur frá því að fjárlagafrumvarpið kom fram og var lagt hér fram

nokkuð og farið yfir einstök mál við höfum fengið á fundi okkar sérfræðinga bæði frá fjármálaráðuneytinu efnahagsskrifstofunni og síðan frá seðlabankanum og það gerðist í gær að við fengum yfirhagfræðing seðlabankans til þess að koma á fund og horfa inn í hvorutveggja nútíð og framtíð með tilliti til þróunar á ríkisfjármálum bæði tekjuhliðar og gjaldahliðar á sama hátt höfum við fengið sérfræðinga úr háskólasamfélaginu til þess að fara yfir hvorutveggja hagstjórnaratriði en einnig farið yfir mál sem ég veit að hafa verið tekin upp hvorutveggja í efnahags og skattanefnd og viðskiptanefnd

útibúum eða sjö útibúum í íslenska viðskiptabanka og hafa verið mjög til umræðu bæði hér inni á þingi og í íslensku samfélagi strax í byrjun mánaðarins sendi fjárlaganefnd bréf til fjársýslu ríkisins þar sem óskað var eftir því að fjársýsla ríkisins gerði grein fyrir því hvort ríkissjóður bæri ábyrgð á innstæðum í bönkum innan lands samkvæmt lögum númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu um innistæðutryggingasjóð fjárlaganefnd barst strax svar sem fjárlaganefndarmenn hafa haft og hafa getað vitna til og í erindi fjársýslunnar þar sem fjárlaganefnd er að óska eftir því að fá tilvísun í ríkisreikning umliðinna ára er skýrt tekið fram að hvorki í umræddum lögum um innstæðutryggingar né í tilskipun e b um innlánatryggingakerfi er að finna fyrirmæli um ábyrgð ríkissjóðs á innlánum í útibú íslenskra viðskiptabanka tryggingasjóður innstæðueigenda og ég er hér forseti með leyfi þínu að lesa hér beint upp úr bréfi fjársýslunnar tryggingasjóður innstæðueigenda og fjárfesta er að lögum sjálfseignarstofnun en ekki sjóður í eigu eða á ábyrgð ríkisins samanber aðra grein nefndra laga af þessari ástæðu er engar upplýsingar um ábyrgð ríkissjóðs á umræddum kröfum að finna í ríkisreikningi liðinna ára forseti það var einmitt það sem við vorum að leitast eftir hvort umræddar kröfur hafi átt að vera tilgreindar í ríkisreikningi liðinna ára hér segir síðan með leyfi forseta áfram í bréfinu frá fjársýslunni gangist ríkið á hinn bóginn lögformlega í ábyrgð ber samkvæmt d lið annars töluliðar b liðar fyrstu málsgrein áttundu greinar fjárreiðulaga að gera grein fyrir þeim í a hluta ríkisreiknings má í þessu sambandi minna á yfirlit yfir skráðar ríkisábyrgðir á blaðsíðu sjötíu og tvö í heildaryfirliti ríkisreiknings

ég vil virðulegur forseti að þetta komi hér fram í umræðunni þannig að það liggi skýrt fyrir af hálfu fjársýslunnar og ég lít svo á líka af hálfu ríkisendurskoðunar hvernig með þessi mál eigi að fara í ríkisreikningi síðan hefur ríkisreikningur verið staðfestur á formlegan hátt eins og venja er ég vil einnig í ljósi þess að ég sit í efnahags og skattanefnd einnig draga fram ákveðnar upplýsingar hér í umræðunni er varða samningsgerð á milli við imf eða alþjóðagjaldeyrissjóðinn en á mánudaginn í þessari viku forseti fékk efnahags og skattanefnd á fund til sín þá félaga ásmund stefánsson sem hefur verið ráðinn af forsætisráðuneytinu til að fara yfir ákveðin samræmingaratriði eins og það hefur verið kynnt og síðan hafði friðrik már baldursson verið kallaður til starfa í forsætisráðuneytið fyrir rúmum þrem vikum og hafði umsjón með viðræðum við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og verið tengiliður við hann megnið af þeim tíma nú er ég hér að vitna til minnisblaðs sem var lagt fram í efnahags og skattanefndinni friðrik már segir hér í viðræðunum tóku fjölmargir þátt frá forsætisráðuneyti fjármálaráðuneyti viðskiptaráðuneyti og utanríkisráðuneyti seðlabanka og

lokið síðastliðinn föstudag þegar gengið var frá samkomulagi við sendinefnd alþjóðagjaldeyrissjóðsins og hins vegar telji hann að mikið starf sé enn þá eftir óunnið í tengslum við þessa samninga virðulegur forseti nú er ég að lesa hér beint upp úr minnisblaðinu en ekki mínum eigin minnispunktum hér er efnahags og skattanefndinni tjáð að forræði þeirrar vinnu er að sjálfsögðu hjá forsætisráðuneyti en stofnanir á borð við seðlabankann fjármálaeftirlitið og fjármálaráðuneytið munu líka bera ríka ábyrgð á framkvæmdinni á þessari samningagerð síðan segir hér með leyfi forseta staða málsins eins og hún var síðastliðinn mánudag fyrir liggur samkomulag íslenskra stjórnvalda og sendinefndar alþjóðagjaldeyrissjóðsins um fjárhagslegan stuðning sjóðsins samkomulagið byggir á áætlun íslenskra stjórnvalda sem miðar að því að endurheimta efnahagslegan stöðugleika og búa í haginn fyrir framtíðarhagvöxt á íslandi framkvæmdastjóri alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefur lýst yfir jákvæðri afstöðu til samkomulagsins en það öðlast ekki gildi fyrr en stjórn sjóðsins hefur staðfest það og hér var sagt væntanlega á fundi eftir rúma viku í sjálfu sér var síðan ekki upplýst neitt frekar um umrætt samkomulag og það hefur heldur ekki verið gert í fjárlaganefndinni en vissulega er það svo að umrætt samkomulag mun væntanlega hafa í för með sér ákveðnar leiðarlínur inn í efnahagsþróun og hagvöxt á íslandi á næstu mánuðum og árum þar af leiðandi liggur það fyrir og ég tel það einsýnt að umrætt samkomulag hafi í för með sér að forsendur fjárlaga efnahagsspáin eins og hún var birt fyrsta október mun breytast og ætti ekki að koma neinum á óvart ég verð því að

skuli berast hér athugasemd frá seðlabanka íslands því að í umræddri athugasemd er hér sagt eins og kunnugt er hefur verið litið svo á að samningagerð á milli ríkisstjórnar íslands og sendinefndar alþjóðagjaldeyrissjóðsins sé enn trúnaðarmál nákvæmlega á sama hátt og friðrik már baldursson sem segist hér hafa leitt umrædda vinnu tjáði okkur en seðlabankinn upplýsir hins vegar hér um það að samkvæmt nítjánda tölulið samningsgerðarinnar er þó eðli málsins samkvæmt ekki lengur trúnaðarmál sem þýðir það að seðlabankinn sem tók þátt í þessari vinnu miðað við umrætt minnisblað friðriks tekur ákvörðun um það að viðkomandi samningsgerð eða letter of sé ekki lengur trúnaðarmál og segir því hér í lokin

einstaka ráðherrar og ríkisstjórn hafi undrast vaxtahækkun í átján prósent og hafa jafnframt sagt að ekkert ákvæði um slíka gjörð sé í samningsgerðinni vilji þeir tilgreina það að samkvæmt nítjánda tölulið sé kveðið á um

trúnaður á samkomulaginu og þar til bær yfirvöld eiga að tilkynna það þegar þeim þykir